hvala, predsedujoči. Vlada je na svoji seji dne trinajstega enajstega dva tisoč osemnajst prerazporedila sredstva v okviru Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo z namenom dodeliti sredstva za izstrelitev satelita NEMO-HD, ki ga razvija Center odličnosti vesolje, znanost in tehnologijo. Gre za interaktivno satelitsko misijo za daljinsko zaznavanje z visoko natančnostjo, ki bo omogočala zajem multispektralnih podob zemeljske površine ter snemanje HD-videa. Vesolje-SI, ta satelit in celotno misijo razvija v sodelovanju s kanadskim Space Flight laboratorijem Inštituta za vesoljske študije Univerze v Torontu. Hkrati pa že od lanskega leta potekajo priprave za izstrelitev prvega evropskega umetniškega satelita Umbot MG. Slovenski postgravitacijski umetniki Dunja Zupančič, Miha Turšič in Dragan Živadinov so v sodelovanju z rusko vesoljsko agencijo Roskozmos zaključili prvo fazo projekta za namestitev umetniško-znanstvenega satelita Umbot MG ki bo poletel v vesolje. V sklepni fazi bo satelit iz ruskega modula mednarodne vesoljske postaje nameščen v orbito. Projekt Umbot MG razširja razumevanje vesolja s kulturalizacijo vesolja in kozmifikacijo umetnosti. Podprt z vesoljsko znanostjo in tehnologijo, umetniško-znanstveni satelit bi bil prvi takšne vrste v Evropi, prvi v svetu je bil japonski. Z vidika prepoznavnosti Slovenije bi bila bolj učinkovita kombinacija umetniškega in znanstvenega satelita kot samo znanstvenega, ki bi, kot je razbrati, služil večji meri samo opazovanju. Z izstrelitvijo znanstvenega satelita je Slovenija samo ena od šest tisočih podobnih primerov, z umetniškim satelitom, ki dodaja umetniško dimenzijo, kulturalizacije vesolja, pa bi Slovenija bila prva v Evropi in seveda druga na svetu. Odpira se vprašanje, zakaj vlada podpira samo novi projekt, satelit Nemo-HD in ne tudi umetniškega satelita. Zakaj ne vidi možnosti združitve obeh projektov, kajti ustvarjalci umetniškega satelita Umbot MG združitvijo obeh satelitskih projektov ne vidijo nobenih težav. Zato vas sprašujem, s kakšnim namenom se podpira novi projekt brez umetniške in kulturne dimenzije in brez kulturne dodane vrednosti, ne pa tudi umetniškega projekta, ki bi bil prvi v Evropi? Hvala.